Der Freiwilligendienst kann für junge Menschen als Bildungs aber auch Orientierungszeit durchaus dienen. Gleichzeitig darf es allerdings nicht dazu kommen, dass Freiwillige, sollte ihnen die Aufgabe nicht mehr gefallen, einfach abbrechen können.

EU subventionierte Löhne dürfen nicht dazu führen, dass Freiwillige als kostenloser Ersatz für reguläre Arbeitskräfte dienen. Anfang dieses Jahres hatte die Kommission eine eigenartige Idee, mit der UEFA einen Vertrag abzuschließen, der Freiwillige des Solidaritätskorps als kostenlose Hilfskräfte für die kommende Fußballeuropameisterschaft vorsah. Schön wohl für die UEFA, schlecht allerdings für die Steuerzahler. Da würde man nämlich ein millionenschweres Unternehmen subventionieren, und das kann doch sicherlich nicht im Sinne eines Solidaritätskorps sein.